Domnule președinte, de la bun început am spus și în dezbaterea de ieri susțin nevoia de a exista a acestui program de coeziune socială și după 2020. Am auzit voci în Parlament care au combătut acest lucru.

Ceea ce am cerut ieri Comisiei și doamnei comisar este să găsească un set de măsuri noi, astfel încât să existe o accesibilitate mai ușoară, mai ales a IMM urilor, mai ales a zonei rurale și să avem posibilitatea să facem această combinare între fondurile de coeziune socială și Fondul european pentru investiții strategice. Avem regiuni sărace. Nu s a atins acea coeziune socială pe care o așteptam și cred că, printr o politică și măsuri noi pe perioada de după 2020, vom reuși să facem ca viața oamenilor în zonele în care acum sunt încă probleme să fie mai bună. Este un program foarte bun, este un program important pentru Uniunea Europeană și cred în necesitatea continuării și nu vreau deturnarea fondurilor de coeziune socială pentru alte programe.